Antevorbitorii mei au relatat pe larg situația din Zimbabwe de aceea, cred că Uniunea Europeană, ca promotor al respectării drepturilor omului în Europa și în lume, trebuie să sprijine propunerea de trimitere a unui grup semnificativ de observatori europeni și internaționali pentru supravegherea alegerilor din Zimbabwe. Pentru eliminarea oricărei suspiciuni asupra derulării procesului electoral, echipele internaționale de observatori trebuie să rămână la fața locului, înainte și după alegeri, pentru a avea garanția derulării unor campanii electorale care respectă standardele internaționale recunoscute. Subliniez și eu necesitatea ca autoritățile din Zimbabwe să și respecte angajamentele asumate privind garantarea respectării principiilor și legislației în domeniul drepturilor omului. În caz contrar, Uniunea Europeană va menține suspendarea cooperării pentru dezvoltare.